Señor Presidente, la Carta europea de las lenguas minoritarias y regionales, aprobada por el Consejo de Europa, aprobada por 47 Estados europeos, entre ellos todos los que estamos adheridos a la Unión, establece que hay que proteger las lenguas regionales o minoritarias, porque en algún caso corren el riesgo de desaparecer. Esta actitud creo que contribuye al mantenimiento y al desarrollo de las tradiciones, la diversidad y la riqueza cultural del continente, que tenemos que preservar. Protege, además, tal y como lo ha dicho el Comisario, un derecho fundamental de las personas que hablamos estas lenguas. El Comisario ha mencionado que los Estados tienen que utilizar todas las herramientas para poder garantizar la utilización de estas lenguas, pero sabemos que no es así. En todos los Estados no se garantiza el multilingüismo ni el bilingüismo cuando hay lenguas oficiales, y el problema es que no sentimos las lenguas minoritarias como un patrimonio de la Unión, como un patrimonio propio. Pero pido una reflexión sobre el concepto de lo que es una lengua minorizada, porque hay lenguas de Estados miembros que son oficiales en el Parlamento Europeo, pero que tienen menos hablantes y proyección que algunas regionales, que, por serlo, no son oficiales. De esta forma, vulneramos los derechos lingüísticos de 40 millones de europeas y europeos, y proteger estos derechos es una cuestión de principios, como lo ha dicho el propio Comisario.